des nächsten Jahres erzielt. Ich glaube, das Parlament kann mit diesem Haushalt zufrieden sein.

Wir haben für Wachstum und Beschäftigung einen Betrag von 80,5 Milliarden Euro vorgesehen, davon alleine über 57 Milliarden Euro aus den europäischen Struktur und Investitionsfonds. Die Forschung und damit die Wettbewerbsfähigkeit war ein Schwerpunkt und war ein Hauptinteresse des Parlaments. Wir stocken Horizont 2020 im nächsten Jahr im Vergleich zu diesem Jahr deutlich auf, um knapp zehn Prozent auf dann 12,3 Milliarden Euro. Zehn Prozent Forschung im nächsten Jahr mehr, das ist ein Wort. Junge Menschen, die mehr Chancen zur Entwicklung ihrer Bildungs und Berufsabschlüsse bekommen sollen und die Europa kennenlernen sollen. Das Programm Erasmus auch ein Schwerpunkt des Parlaments, getragen von Rat und Kommission wird gegenüber 2018 um sage und schreibe 19,5 aufgestockt auf einen Höchstbetrag von 2,8 Milliarden Euro.

der auch im nächsten Jahr sehr beachtlich bleibt, so fort, dass sie neue Arbeitsplätze und die Vermittlung von jungen Menschen in Arbeitsplätze, namentlich im Süden Europas, erfolgreich ermöglichen kann. Für den Bereich Migration und Sicherheit sieht der Haushalt des nächsten Jahres ausreichende Mittel vor, um wirksame Migrations Flüchtlings und Sicherheitspolitik zu betreiben und die Umsetzung der bereits laufenden Maßnahmen wie des AMIF und die dazugehörenden Agenturen wie Europol, Eurojust und das EASO finanziell wirkungsvoll zu unterstützen. Wir stocken im Bereich Klimaschutz das Programm LIFE auf, um so einen Beitrag zu leisten, dass das 20 Prozent Ziel als Mainstream proportional im Haushalt bis Ende 2020 erreichbar ist. Die Fazilität für Flüchtlinge ist gesichert. Die zweite Tranche wird mit drei Milliarden finanziert ein harter Streitpunkt. Ich bin dankbar, dass damit die Glaubwürdigkeit und das Engagement Europas für Flüchtlinge, die derzeit in der Türkei leben müssen und denen wir Menschenwürde finanzieren, ermöglicht wird.

Dass wir die Vorbeitrittshilfen für die Türkei erneut gekürzt haben, hat mit den Rückschritten in Sachen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Menschenrechte und Medien in der Türkei zu tun. Ich bin froh, dass dem Parlament alle von ihm vorgeschlagenen Pilotprojekte ermöglicht werden und damit die Finanzierung von allen Pilotprojekten im Haushalt 2019 steckt. Ergänzende Mittel für den Auswärtigen Dienst und für den Gerichtshof kommen als weitere Beispiele einer sinnvollen Haushaltsentscheidung hinzu. Ich glaube, trotz des sich nähernden Wahltags im Mai, trotz erheblicher Unterschiede in der Ausgangsposition von Rat und Parlament haben Sie alle, haben wir alle unsere Bereitschaft zur Handlungsfähigkeit Europas bewiesen. Ein guter Haushalt, auf den man sich geeinigt hat!